Słyszeliśmy przed chwilą, że instytucje publiczne przeznaczają mniej więcej 19 PKB na zamówienia publiczne. To jest bardzo dużo i dlatego tak ważne jest, by te pieniądze były wydawane dobrze. Cieszę się, że nareszcie po dwóch latach udało się nam osiągnąć porozumienie w tej sprawie i doprowadzić do powstania prawa, które, po pierwsze, te przepisy upraszcza.

Po trzecie, chcę zwrócić uwagę na fakt, że instytucjom zamawiającym łatwiej będzie teraz dzielić zamówienia na części i tutaj pomagamy małym i średnim przedsiębiorstwom, którym łatwiej będzie brać udział w przetargach. Po czwarte, większa niż do tej pory część procesu przyznawania zamówień publicznych będzie odbywać się online.

Ważne jest bardzo, żeby te przepisy wprowadzić szybko w życie, szybko wprowadzić je do prawodawstwa państw członkowskich.

To samo dotyczy samorządowców.